Monsieur le Président, je crois comprendre de l'intervention du commissaire que la Commission va retirer sa proposition que nous avons rejetée.